Schengenský priestor je pre občanov jedným z najhmatateľnejších prejavov slobody pohybu v Európskej únii. Rumunsko a Bulharsko, ako členské štáty, majú právo stať sa členmi tohto priestoru tak, ako každá iná krajina Únie. Štandardy a kritéria ich vstupu musia byť také isté, ako v prípade ktorejkoľvek inej krajiny. Posledné hodnotenie schengenskej hodnotiacej pracovnej skupiny ukázalo, že obidve krajiny spĺňajú kritériá vstupu do schengenskej zóny a implementovali schengenské acquis vo všetkých siedmich požadovaných oblastiach. Ako pri každom inom opatrení, aj v tomto prípade treba dodržiavať zásady a hodnoty, na ktorých Únia stojí. Rovnaký prístup k právam a povinnostiam jednotlivých členských štátov a uľahčenie voľného pohybu osôb je jedným z nich. Členské štáty a európskej inštitúcie by si mali uvedomiť, že používanie dvojakého metra je v tejto situácii neprípustné. Vyzývam preto predstaviteľov Rady a poľského predsedníctva, aby začali túto otázku riešiť čo najskôr.